Wenn europäische Gelder durch Betrug veruntreut werden, dann muss die EU auch eigene Waffen in die Hand kriegen, um sich zu wehren.

Unterschiedliche Definitionen des Betrugs und inkohärentes Vorgehen der Mitgliedstaaten laden die Betrüger nahezu ein, diesen Betrug zu begehen, und eine Verfolgung wird dementsprechend auch sehr schwierig. Diese Einigung, diese Richtlinie ist daher ein großer Schritt in die richtige Richtung. Ich begrüße ausdrücklich, dass man den Mehrwertsteuerbetrug auch in diese Richtlinie hineingepackt hat. 170 Milliarden schätzt man gehen den Mitgliedstaaten pro Jahr verloren, das ist mehr, als der gesamte EU Haushalt für sämtliche Politikbereiche ausgibt. Wichtig in diesem Zusammenhang ist auch die Schaffung eines Europäischen Staatsanwaltes. Europäische Betrugsfälle müssen europäisch verfolgt, untersucht und bestraft werden. Dabei bleibe ich, diese Meinung ist gut, und diese Richtlinie ist ein Meilenstein, und es ist nicht lächerlich oder ridicule diesen heute Abend